Doamna președintă, cum se pierd sau se fură banii cetățenilor europeni? În 2015, pierderile cauzate de diferența între veniturile teoretice și cele reale din încasările TVA, plus frauda TVA, în Uniune au fost de circa 160 de miliarde de euro. La Fondul de coeziune numai, care este foarte important pentru dezvoltarea tuturor statelor membre și a regiunilor, fraudele raportate au crescut la 480 de milioane de euro în 2016. Trebuie să știm în ce buzunare au ajuns acești bani, care trebuiau să echilibreze dezvoltarea statelor membre. Frauda și corupția nu se combat cu lozinci sau cu speech uri, ci cu măsuri țintite și cooperare transfrontalieră.

verificarea încrucișată a înregistrărilor contabile între statele membre